Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, de leurs ancêtres illyriens à l'écrivain Ismail Kadaré en passant par Skanderberg, qui lutta héroïquement contre les envahisseurs turcs, les Albanais sont assurément un grand peuple. Mais, sans parler des problèmes de corruption généralisée et de criminalité organisée qui gangrènent l'Albanie depuis tant d'années, comment pouvez vous continuer les négociations avec ce pays, dont le Premier ministre a récemment encore exprimé son souhait d'une grande Albanie, avec le rattachement du Kosovo?

Hashim Thaçi, ancien responsable de l'organisation terroriste UCK. Je rappelle que l'indépendance du Kosovo, berceau historique de la nation serbe, n'est, à juste titre, toujours pas reconnue par cinq pays de l'Union européenne Chypre, l'Espagne, la Grèce, la Roumanie et la Slovaquie.

Rama, qui risque d'avoir un effet délétère sur la cohésion des pays voisins, à commencer par la Macédoine et le Monténégro, mais M.

Pourquoi alors s'obstiner à poursuivre les négociations avec l'Albanie?